Quien mejor habría liderado ese cambio en la Comisión sería, sin ninguna duda, Frans Timmermans. Primero, por la figura de Spitzenkandidat que puede obtener una mayoría de votos en este Parlamento Europeo y por respeto a las normas democráticas que nos establecemos. Y segundo, y tanto o igual de importante, porque nuestro candidato ha sido descartado por defender los valores de la Unión y el Estado de Derecho. Pues tengan bien claro que nosotros trabajaremos con más energía para hacer que esos valores se respeten. Pero hay una cuestión importante en política que también es fundamental y es la coherencia.

Pero tengamos claro una cuestión el principio fundamental que sustenta la Unión Europea es la dignidad humana. Y si fuéramos coherentes con esos valores hace tiempo que habríamos actuado de manera contundente y coordinada para hablar de política en Europa para hablar de cómo somos capaces de respetar los derechos humanos para ver cómo somos capaces de hacer que los valores fundamentales de la Unión sean respetados.

Quiero hablar de política y quiero hablar de cómo este Grupo va a liderar los cambios en Europa. Me alegro de que los tribunales italianos hayan liberado a la capitana Carola Rackete.

Pero debemos ir más allá y evitar que se produzcan estas situaciones dramáticas por la falta de solidaridad en la Unión Europea. Es indecente criminalizar a quienes salvan vidas y es indecente tratar de sacar rédito político de la desgracia de estas personas. Hablando de política, y hablando de contenido, tampoco apoyaremos a ninguna candidata y a ningún candidato que pretenda quedarse en el inmovilismo frente a la necesidad de reformas con la gobernanza económica, de fortalecimiento de las políticas sociales y de transformación ecológica.

Por eso seremos muy exigentes con la agenda de la próxima Comisión. El cambio climático exige una transformación que debe tener dos ejes la inclusión, para que sea una transición justa, y la sostenibilidad. Nos decepcionó ver la falta de unanimidad para cumplir los nuestros compromisos adoptados en París. Este Parlamento siempre ha ido por delante, y nuestro Grupo seguirá construyendo mayorías para instar a la Comisión y al Consejo a ser más ambiciosos. Y en este sentido debo felicitar a la Presidencia finlandesa del Consejo por sus propuestas para un futuro sostenible.

Necesitamos un marco financiero plurianual ambicioso para realizar el cambio necesario no podemos hacer más con menos. Y este Parlamento dará la batalla para tener los fondos que exigen las políticas que vamos a adoptar.

2020? Pues quedan seis meses y no hemos sido capaces de cumplir los objetivos, de reducir el número de personas en riesgo de pobreza y de exclusión.

Porque mientras algunos se benefician de la crisis, otros siguen pagando sus consecuencias, y a nosotros no nos bastan las grandes cifras. Nos interesan las personas y queremos que el crecimiento económico se traduzca en que las personas, los hombres y mujeres de Europa, puedan vivir mejor con más justicia social.

Queremos una economía social y solidaria, y para eso es preciso reforzar el Semestre Europeo, de manera que incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el pilar de los derechos sociales. Y también necesitamos reformar la unión monetaria. No podemos esperar a otra crisis para reformar la zona del euro, para dotarla de capacidad fiscal y una garantía de depósitos. Pero no seremos capaces de alcanzar estos objetivos si no trabajamos al mismo tiempo en una agenda global. Queremos una Europa fuerte, promover estándares de derechos humanos, laborales y medioambientales en los acuerdos multilaterales. La ciudadanía espera más de nosotros espera que defendamos las conquistas sociales, como los derechos sexuales y reproductivos o los derechos de la comunidad LGTBI que sigamos avanzando para que situaciones injustas como la brecha salarial entre hombres y mujeres se acabe de una vez por todas. Y, por supuesto, en nuestras manos está acabar con la mayor lacra social que vive en estos momentos Europa, que es la violencia de género, las mujeres que siguen siendo asesinadas por el mero hecho de ser mujeres Y, por supuesto, porque estamos para dar respuestas ya, no podemos esperar más tiempo. Estamos aquí para construir una Europa fuerte sobre los valores de la igualdad, de la solidaridad, de la sostenibilidad y de la justicia, y trabajaremos codo con codo con quien defienda estos objetivos.